Igen sok kérdésre rávilágítottak, amelyeket meggyőződésem, hogy a csatlakozási tárgyalások során a Bizottság megfelelően fog kezelni, és maximálisan odafigyelhetünk ezek rendezésére. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy terveim szerint jelen leszek az Izland EU Társulási Tanács ülésén, április végén. És abban bízom, hogy ezekben a kérdésekben első kézből származó információkat kaphatunk majd az izlandi hatóságokról. Egy percig nem volt eddig sem kérdéses, hogy a mezőgazdaságban, de különösen a halászatban, vagy akárcsak az Icesave ügy az, amelyekben a legnehezebb a helyzet. De abban bízom, hogy mindezeket a kérdéseket igen átlátható módon fogja kezelni a Bizottság. És ezekre a kérdésekre a képviselők is a csatlakozási tárgyalások menete során mindig megfelelő információt fognak kapni. És végezetül még egyetlen dolgot szeretnék elmondani annak nagyon örülök, hogy a vita során egyetlen felszólaló sem vonta kétségbe, hogy Izlandnak teljesen jól működő demokratikus intézményrendszere van, politikai kultúrája, ezt mindannyian elismertük. És biztos vagyok abban, hogy az izlandiak nagyon felelős döntést fognak majd hozni arról, hogy csatlakoznak e az Európai Unióhoz.

Nekünk az a dolgunk, hogy a csatlakozást lehetővé tegyük, és ha ők úgy döntenek, akkor megfelelően fogadjuk őket.